Monsieur le Président, Monsieur Salvini, je dirai simplement que la France et la Grande Bretagne ont une responsabilité écrasante dans la déstabilisation de la Syrie et de la Libye.